Herr Präsident!

Die Anklage beruhte allein auf der öffentlichen Forderung, die von Ruanda vollführten Kriegsverbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Es wird also deutlich, dass die Tatbestände nur dazu dienen, die Opposition mundtot zu machen und damit die Meinungsfreiheit einzuschränken. Zudem steht der Prozessausgang bei politisch motivierten Verfahren bereits im Vorhinein fest.

Die EU muss daher geschlossen auftreten, auch Druck ausüben über die Gewährung der Entwicklungshilfe, denn als Unterzeichner des Cotonou Abkommens verstößt in diesem Fall Ruanda eindeutig und klar gegen Völkerrecht.